Das digitale Europa muss in einem Atemzug mit dem sozialen Europa diskutiert werden.

Wir dürfen also nicht nur über Vereinfachungen für Unternehmen und das Boosten des digitalen Binnenmarkts sprechen, wenn jetzt schon europaweit per Mausklick digitales Sozialdumping betrieben wird. Denn egal, ob als Uber Fahrer, als Foodora Lieferant oder als Fabrikarbeiter oder Fabrikarbeiterin faire Löhne, arbeitsrechtlicher Schutz und Gewerkschaftsrechte müssen für alle arbeitenden Menschen in Europa gelten. Wenn wir über die Digitalisierung sprechen, dann erwarte ich mir außerdem, dass darüber gesprochen wird, wie wir die Internetmultis Facebook, Google und Co.